Und hier glaube ich, dass wir etwas über das hinausgehen müssen, was die Kommission vorschlägt, und ich darf mich da dem anschließen, was auch der Kollege Seeber gerade gesagt hat. Ich will auch gerne ein paar konkrete Vorschläge machen, damit das Ganze nicht so unkonkret bleibt. Ich glaube, dass die Kommission eine bessere Abstimmung horizontaler Art braucht, bevor Vorschläge auf den Tisch kommen.

Nur ist bis heute nicht geklärt, welche Generaldirektion am Ende für die Überwachung der Produkte im Binnenmarkt zuständig sein soll.

So etwas wäre extrem hilfreich. Und Sie haben ja mit der Binnenmarktakte Beispiele geliefert, wie eine effektive Koordination innerhalb der Europäischen Kommission funktionieren kann. Ein zweiter Punkt ist Die Vorschläge, die Sie machen, werden nur wirken, wenn sie schnell kommen, und nur dann, wenn sie wirklich auch effektiv eingesetzt und umgesetzt werden. Deswegen wünschen wir von der EVP Fraktion uns mindestens die Hälfte aller Vorschläge in der Form einer Verordnung, damit die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung keine Fehler begehen können. Drittens, Herr Kommissionspräsident, wünschen wir uns auch die Weiterführung des Programms zur Verringerung von Bürokratielasten für kleine und mittlere Unternehmen. Die Kommission hat gute Arbeit geleistet, 25 sind weg. Aber an diesem Prozess kann man sicherlich weitermachen, auch wenn die Früchte nunmehr etwas höher hängen werden. Und zuletzt, Herr Präsident, glaube ich, dass wir eine konsequente Weiterverfolgung auch von Vertragsverletzungsverfahren in dem Bereich brauchen, in dem die Mitgliedstaaten ihren Pflichten nach dem europäischen Vertrag nicht nachgekommen sind.